Domnule Președinte, sunt bucuros să fiu coinițiator al acestei rezoluții și am votat, evident, pentru textul propus, pentru că nu este un mod mai bun de a celebra aniversarea a treizeci de ani de la adoptarea Convenției Națiunilor Unite privind drepturile copilului decât printr un angajament reînnoit. Sper sincer că această rezoluție, alături de prioritatea exprimată de noua Comisie de a implementa garanția pentru copii, indică cetățenilor europeni că Uniunea Europeană se angajează ferm pentru eradicarea sărăciei în rândul copiilor și pentru garantarea drepturilor copiilor în Europa și în lume.

Această situație este inacceptabilă și voi lupta întregul mandat pentru accesul copiilor la educație, sănătate, nutriție adecvată și locuire decentă. Vom lupta acasă, în România, vom lupta în Europa pentru viitorul copiilor noștri, pentru viitorul nostru, pentru viitor.